Je třeba určitým způsobem chránit pěstitele v Evropě, zvláště pokud pěstitelé v třetích státech nemusí plnit pracovněprávní, zákonné, bezpečností a jiné limity. Tím jsou ve zcela jiné pozici než evropští pěstitelé. Tomu já rozumím, na druhou stranu moc prosím, aby bylo takovéto opatření velmi citlivě váženo, protože už to zde bylo zmíněno, jsou zde potom samotní spotřebitelé, kteří by neměli na ochranářskou politiku doplácet. To znamená, opravdu je třeba mít jasné důvody pro to, když Evropská komise užije takovéto ochranářské opatření. To, co já považuji za větší problém a proč jsem se do debaty přihlásil, je to, nakolik země, které poruší lidská práva a vy víte, že jsme tady opakovaně v tomto roce řešili otázku Rohyngiů v Myanmaru, toto velké politické téma v rámci debaty o lidských právech mají mít volný přístup při distribuci svých produktů do Evropy. A já tedy jsem pro to omezení ne z důvodu protekcionismu, já podporuji volný trh, ale spíše z důvodu právě doktríny ochrany lidských práv. My zde hovořili několikrát o tom, jak vůči Barmě zasáhneme, jak vůči Myanmaru zasáhneme, protože naše usnesení o tom, aby byli chráněni Rohyngiové, statisíce lidí vyhnaných z domova, tak Barma Myanmar si z toho nic nedělá a naše opatření, naše usnesení nebere vůbec vážně. A tady si myslím, že je právě prostor, kdy je možné Barmě jasně říci, chováte se k lidským právům takovýmto způsobem, my tedy omezíme vaši možnost exportovat vaše výrobky, tedy v tomto případě rýži, do Evropy.

Takže já to rozhodnutí Komise schvaluji, ale prosím velmi opatrně do budoucna, abychom nepřerostli do umělého protekcionismu.